Een jaar geleden stelden wij de folterpraktijken in het land aan de kaak. Tevergeefs, de mensenrechtensituatie gaat er niet op vooruit. Integendeel, het regime draait de duimschroeven aan, maakt het leven van mensenrechtenactivisten en oppositie zo goed als onmogelijk. Vandaag staan we hier opnieuw. Deze keer betreuren we 3 doden. Het zijn de eerste executies in Bahrein sinds 2010 na een omstreden proces en we vrezen dat er nog meer aankomen. Ik wil het volgende duidelijk maken aan de Bahreinse autoriteiten. We veroordelen altijd en overal blind geweld, moord en terrorisme. Maar, ongeacht de zwaarte van de misdrijven, de leeftijd van de daders, het verloop van de rechtsgang, voor dit Parlement is het recht op leven een basismensenrecht waar niet aan te tornen valt.

Helaas, de doodstraf is in Bahrein geen reliek, maar opnieuw enge realiteit anno 2017. Tot slot wil ik alle Europese instellingen en lidstaten aansporen om in hun betrekkingen met Bahrein het belang van de fundamentele mensenrechten te benadrukken.